fram að þetta sé einfalt mál ég sat í velferðarnefnd á síðasta kjörtímabili þegar þingsályktunartillaga um þetta mál var til umræðu og það var mjög upplýsandi og fróðlegt að taka þátt í því öllu saman það var til dæmis mjög fróðlegt að heyra það hve margar leiðir í raun og veru fólk hefur til að stunda staðgöngumæðrun eða efna til staðgöngumæðrunar bara eins og staðan er núna það var líka mjög fróðlegt og upplýsandi að hitta þær konur sem höfðu ákveðið og vildu ganga í gegnum ferli staðgöngumæðrunar eftir vandlega íhugun kölluðu eftir því að hægt væri að gera það á íslandi á löglegan hátt þannig að allt væri uppi á borðum það fannst mér mjög merkilegt að heyra þau sjónarmið ég hef eina fullan skilning á hinum sjónarmiðunum varfærnissjónarmiðunum um að við megum ekki skapa hérna einhvers konar kerfi þar sem konur eru neyddar til að leigja líkama sinn í þágu annarra kvenna eða para mér finnst mjög mikilvægt í svona flóknu máli að menn átti sig á hvar samhljómurinn liggur ef ég upplifi það eftir umfjöllun í velferðarnefnd á síðasta kjörtímabili og eins líka við að hlýða á þessa umræðu og eins eftir að hafa hlustað og lesið skýrslu ráðherrans sem hann flutti munnlega áðan að það er þó mjög ríkur samhljómur um það að það er enginn að tala um að leyfa frjálsa staðgöngumæðrun í hagnaðarskyni það er enginn að tala um það mér heyrist allir vera að tala um það að móðurrétturinn verður aldrei tekinn þannig að sú kona sem ákveður að ganga með barn fyrir annað fólk réttur hennar til að breyta um skoðun og vera móðirin og réttur hennar til að vera móðirin á meðgöngutímanum það á alltaf að virða hann mér finnst líka vera alger samhljómur um að það á að vera refsivert að greiða fyrir staðgöngumæðrun þannig að við ætlum að reyna að leita leiða ef við förum í þetta til að tryggja algerlega að kona verði ekki sett í þessa stöðu að ganga með barn annarra í hagnaðarskyni eða út af neyð mér heyrist líka vera samhljómur um það að þetta sé hægt núna mér heyrist flestir átta sig á því þá er þetta bara spurning heyrist mér hver er ágreiningurinn hvort það sé þá skynsamlegt að viðurkenna það með því að opna fyrir löggjöf og mér heyrist undirliggjandi rökræður er svona hlutur í

mögulegur erum við alltaf að opna fyrir það að kona sé sett í erfiða stöðu bara með því að búa til löggjöfina ég hallast að því að það sé að minnsta kosti einnar messu virði að reyna að smíða löggjöf sem gerir velgerð mögulega og tvær fullorðnar manneskjur og fleiri raunar geti komist að þessari upplýstu niðurstöðu ég sagði áðan að þetta væri hægt núna og fólk getur farið til útlanda það var rakið ágætlega í meðferð velferðarnefndar svo er þetta bara eina gripið til þess orðalags í skýrslu ráðherrans hefðbundin sæðing í heimahúsi eins og þarna er orðað tiltölulega einföld aðgerð hefðbundin geri ég ráð fyrir já ég geri ráð fyrir að menn geti stuðst við ýmsar hefðbundnar aðgerðir í þessum efnum í heimahúsum og í raun og veru geta tvær manneskjur einfaldlega tekið þessa ákvörðun að efna til slíkra athafna í heimahúsi eða annars staðar gera einhvers konar samning sín á milli um að barnið verði síðan ekki móðurinnar heldur annarrar konu og barns en hvað vantar inn í þetta ferli allt saman þetta er hægt þetta er hægt að gera það sem vantar þarna er að það sé tekin afstaða til réttinda barnsins það sem vantar þarna er að það sé tekin afstaða til þess hvað þýðir þessi samningur er hann æðri móðurréttinum hvaða stöðu hefur þessi samningur þetta er eflaust mjög erfitt ferli rosalega miklar tilfinningar ég mundi segja að það mundi vanta í svona ferli teymi fagmanna til að halda utan um það halda utan um að samþykkið sé upplýst og allir aðilar séu á sömu blaðsíðunni réttur móðurinnar tryggður getur hún skipt um skoðun hvað gerist ef það koma upp veikindi á tímabilinu það vantar allan ramma ég upplifi þessa umræðu svona að þetta sé krafa um að það sé búinn til rammi utan um þetta það er á þeim forsendum sem ég er jákvæður í málinu en það er vandasamt verk og hún kemur oft upp þessi umræða hversu langt eigum við að fara í frelsisátt þegar það kemur

ákvörðunarrétti konu yfir eigin líkama hún kemur oft upp þessi rökræða að við eigum ekki að fara of langt vegna þess að of málið frelsi í þessum efnum getur opnað fyrir það að konur séu misnotaðar mér finnst alveg full ástæða til að hafa skilning á því og fara varfærnislega en það eru líka mjög veigamikil rökin um ákvörðunarrétti yfir eigin líkama og það eru einhver mörk fyrir því hversu langt er hægt að fara með þessi misnotkunarsjónarmið í þá átt að fara þessu frelsi ég held að það séu ríkar röksemdir fyrir því að fara mjög varfærnislega ég held líka að við verðum í þessu tilviki eins og bara þessar

þá verðum við að íhuga hvaða röksemdir höfum við þá til að neita þeim að gera þetta ef við viljum gera það þetta snýst líka bara einfaldlega um frelsi fullorðinna einstaklinga til að hjálpa hver öðrum ég hef farið svona vítt og breytt yfir þetta átta sig á að þetta snýst auðvitað ekki um að ef við ákveðum að setja ekki löggjöf um staðgöngumæðrun þá verði engin staðgöngumæðrun stundum finnst mér við tala um lög þannig lög ákveða ekki alveg veruleikann það er staðgöngumæðrun samt það er spurningin um hvort við viljum hafa ramma utan um það eða ekki mér finnst þetta mjög vönduð yfirferð hjá hæstvirtum ráðherra mér finnst spurningarnar þar vel settar fram og öll þessi álitamál og það róar mig nú í þessum efnum vegna þess að mér finnst þetta engan veginn einfalt ég hvet til þess að áfram sé farið varfærnislega og ég vona að út úr því

sanngjörn og mögulega framsækin ég býst við að hún verði framsækin vegna þess að við erum eina þjóðin á norðurlöndum sem ætlar hugsanlega að gera þetta ég vona að það komi þá út úr þessari vinnu og svo ræðum við það sérstaklega auðvitað þegar þar að kemur þegar löggjöfin kemur inn það getur vel verið að við sjáum þá að þetta gangi ekki upp en við skulum reyna